Še enkrat vsem lep pozdrav! Hvala lepa za vprašanja. Moram reči, da gre za zelo kompleksna vprašanja in da verjetno v teh treh minutah in v naslednjem odgovoru, da bom težko na vse odgovoril. Strinjam se z vašo ugotovitvijo, da je finančna in gospodarska kriza zelo prizadela obrambni sistem. Mislim, da je to proračunska postavka, kjer je bilo največ denarja odvzetega. In zato tudi ni čudno, da v zadnjih desetih letih pravzaprav ni bilo v Slovenski vojski nobene večje investicije. Tudi drži, da zaradi slabih pogojev v tem času, zaradi ZUJF-a in drugih ukrepov, so se znižale plače v Slovenski vojski in zlasti najbolj prizadeti so, vojaki. Zaradi tega se tudi ves čas, soočamo s kadrovsko podhranjenostjo. Moram reči, da po treh mesecih ugotavljam, da je stanje slabše, kot sem si, mislil. Zlasti če primerjam to stanje z obdobjem dva štiri-dva osem. Danes, recimo, praznujemo dvajseto obletnico prve brigade Slovenske vojske. Vi ste se udeležili te slovesnosti. Na vpogled je bila tudi vsa vojaška oprema, ki jo ima prva brigada. Moram pa reči, da je to pravzaprav steber Slovenske vojske, predstavlja prva brigada. Da ste lahko videli, da gre za opremo, ki je v tem trenutku že zastarela, da gre za opremo, ko je bila v glavnem nabavljena v mandatu dva štiri- dva osem. To kaže na to, da seveda bo treba velik napor vložiti pretsm v pridobivanja kadra, zato sem tudi odločil, da, ustanovimo projektno skupino, ki ne bo sestavljena samo iz strokovnjakov znotraj Ministrstva za obrambo, ampak tudi zunaj ministrstva. Ker tukaj moramo, po mojem, iti v privabljanje v ta poklic tudi z bolj sodobnimi, metodami. Potrebno bo več kadrovskega marketinga in seveda potrebno bo vložiti tudi več sredstev v samo promocijo Slovenske, vojske in tudi več sredstev, za, pridobivanje novih kadrov. Na vsak način bo treba izboljšati materialni položaj, ker sicer ne bomo dosegli popolne, popolnjenosti Slovenske vojske. Vprašali ste me, če bomo kaj spreminjali številke, glede osem tisoč, stalnega sestava in dva tisoč pogodbene rezerve. V tem trenutku vam tega odgovora na morem dati, zato ker na ta vprašanja bo odgovorila bela knjiga. Zakaj sem odločil, da se pripravi bela knjiga? Zato ker imamo vrsto odprtih vprašanj. Zlasti je glavno vprašanje, kakšen koncept zagotavljanja nacionalne varnosti si želimo. Tukaj vemo, da tudi v tem državnem zboru imamo razprave, ko nekateri menijo, da pravzaprav Slovenske vojske ne potrebujemo. Da vsako vlaganje v obrambni sistem, v Slovensko, vojsko, je metanje denarja, proč. Zato menim, da je prav, da pripravimo belo knjigo, ki bo najprej morala odgovoriti, katere so tiste konkretne grožnje, ki ogrožajo naše državljane. Ena od groženj je, da more Slovenska vojska v vsakem trenutku zagotavljati, obrambo države, druge grožnje so pa tudi s področja tako imenovane civilne zaščite. Vidimo, da največ škod, nas prizadene zaradi naravnih nesreč, poplav, plazov, žleda in tako dalje in tukaj moramo pač te, zmogljivosti, povezati. Bela knjiga mora tudi odgovoriti na vprašanje, kakšno Slovensko vojsko želimo, katere rodove, če se smem tako izraziti, bomo razvijali. Na vsak način srednja bojna bataljonska skupina je zaveza, ki izhaja tudi iz zavezništva. Bi pa zelo jasno rad povedal, da mi ne razvijamo in ne moderniziramo Slovenske vojske zaradi zveze Nato ali pa zaradi Evropske unije. Vemo, da sedaj govorimo o obrambi in, vojski Evropske unije. Ampak zlasti moramo razvijati in modernizirati Slovensko vojsko za našo lastno varnost. Prepričan sem, da mi boste dali dopolnilno vprašanje, in bom nadaljeval moj odgovor, ker je nemogoče v petih minutah vsega povedati.